Unia Europejska i Ameryka Łacińska tworzą strategiczne partnerstwo. To partnerstwo powinno być oparte także na poszanowaniu wspólnych wartości. W naszym sprawozdaniu zwracamy uwagę, iż jednym z zasadniczych celów zewnętrznych działań Unii Europejskiej jest umacnianie porządku demokratycznego, umacnianie praw człowieka.

Chcę zadać pytanie co w sytuacji, w której sprawcą tych przestępstw jest aparat państwowy?